20. března tohoto roku mezinárodní agentura, která má na starost výzkum rakoviny, označila právě jednu část té látky za škodlivou pro zdraví, dokonce vyvolávající rakovinu. Na druhou stranu jsou i jiné studie a podle mého názoru takto přísně vědecký materiál by neměl podléhat jenom čistě politickému zkoumání.

Z tohoto důvodu jsem jej nemohl podpořit, i když samozřejmě geneticky modifikované potraviny nepodporuji, ale to se netýká ani otázky základního výzkumu, jak zde hovořil kolega Jahr.